Aber ich mache das nicht, weil ich den Deppen in der Kommission glaube, oder weil ich Vertrauen hätte in Präsident Hollande, der Mistral liefern will, aber gleichzeitig das Handelsabkommen mit der Ukraine blockiert. Ich mache das deshalb, weil das in dieser Situation die einzige Chance ist, klugen Köpfen wie Pawlo Klimkin und anderen in der Ukraine den Rücken in ihrer aussichtlosen und trotzdem von uns zu unterstützenden Situation zu stärken.